Por eso es urgente la protección de las mujeres trabajadoras y la defensa de sus derechos. La retirada de esta Directiva va a afectar a miles de mujeres trabajadoras y, además, va a condicionar —y hay que decirlo así— la ilusión de muchas parejas jóvenes.

Y aquí se está retirando esta Directiva en parte por su coste. En este contexto de crisis, además, las mujeres se verían otra vez desprotegidas en su derecho de conciliar su vida familiar con su vida profesional.